Desde el año 2013 se encuentra inmerso en una guerra civil de consecuencias devastadoras para tantas víctimas aquí lo hemos citado, las niñas que son violadas, reclutadas para ser esclavas sexuales y también, la parte más importante, de la que trata esta propuesta de Resolución, los niños soldado.

Es imposible aceptar tanta crueldad. El plan de acción al que se comprometieron las dos partes no ha sido respetado por lo tanto, es necesario poner fin al reclutamiento de niños soldado, que no podemos admitir, y me felicito porque este Parlamento ha sabido estar unido es imposible no estar unido ante tanta barbarie. Y desde aquí decimos basta y que tenemos que poner solución a esa gravísima violación de los derechos humanos.